Wel gaat het over de beslissingen van één man, president Trump, diens unilaterale beslissingen en de negatieve gevolgen daarvan.

Collega's, als je als staat één derde van een organisatie financiert en je beslist om dat eenzijdig stop te zetten, dan doe je dat niet, collega's en meneer De Belder, om hervormingen te stimuleren.

Dan doe je dat omdat je de organisatie wil opdoeken.

Want UNRWA, collega's, en de commissaris heeft het gezegd, is fundamenteel voor de toekomstige Palestijnse staat. Ze staat in voor het onderwijs van de kinderen, voor de voedselpakketten, voor de gezondheidszorg van de Palestijnse vluchtelingen.

Dat we een stuk van het gat hebben gedicht. Maar er zijn drie zaken die we moeten blijven doen.

Twee, UNRWA begeleiden bij de noodzakelijke hervormingen.